Já sama jsem navštívila hotspot Moria a vím, jak tam ti lidé žijí, a přesto se nechtějí vrátit domů. Většina z nich se nemá kam vrátit, zejména tedy syrští uprchlíci. Do pohybu se daly miliony lidí, ať už ze Sýrie, Afriky, Pákistánu, Afghánistánu, a to není běžná situace, na kterou jsme byli připraveni.

Oni prostě musí chránit vnější hranici EU.

Nedoprovázené děti, děti s matkami a těm by se mělo pomáhat především.